C'est un commissaire de grand talent qui, jusqu'ici, a conduit sa tâche avec énormément de compétence, comme on a pu le voir, entre autres, lors des négociations de la COP 21 l'année dernière. Sa déclaration d'intérêts a été soumise à la Commission. Elle est en conformité avec le code de conduite des commissaires et comprend toutes les activités professionnelles et les intérêts financiers de son épouse qui auraient été susceptibles de créer un conflit d'intérêts. Le commissaire a donc joué le jeu de la transparence. Je regrette que, pour des raisons de politique politicienne, l'extrême gauche s'acharne depuis le début sur le commissaire Arias Cañete et essaie de trouver tous les moyens possibles pour le discréditer. C'est pour cela que notre groupe PPE s'oppose à cette demande.